forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og níu það er tíundi mál þessa þings á þingskjali númer tíu með frumvarpi þessu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð tekjuáætlun og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða ársins tvö þúsund og níu í samræmi við endurmat á helstu forsendum fjárlaga og framvindu ríkisfjármálanna það sem af er árinu tillögurnar í frumvarpinu taka einnig eftir atvikum mið af nýrri lagasetningu á árinu óvissum og ófyrirséðum útgjöldum og ákvörðunum ríkisstjórnar um ný útgjöld í örfáum tilvikum yfirstandandi erfiðleikar í efnahagslífinu hafa að sjálfsögðu veruleg áhrif á gjaldahlið frumvarpsins og leiða til mikillar aukningar í vissum útgjöldum svo sem vaxtakostnaði útgjöldum vegna atvinnuleysis og útgjöldum vegna ábyrgðar ríkissjóðs á tilteknum skuldum föllnu bankanna frá þeim tíma er þeir voru í eigu ríkisins svo snilldarlega tókst til að talsverðar ábyrgðir ríkisins voru einkavæddar yfir í þá á sínum tíma sem nú vakna til lífsins aftur á tekjuhlið gætir áhrifanna að sjálfsögðu einnig og þá einkum í breyttri samsetningu tekna skatttekjur og tekjur af eignasölu dragast saman en vaxtatekjur aukast endurskoðuð efnahagsáætlun eða áætlun um afkomu árið tvö þúsund og níu felur í sér það frávik frá fjárlögum ársins að þar var gert ráð fyrir rúmlega hundrað fimmtíu og þrjú ja milljarða króna halla sem yrði á rekstri ríkissjóðs á árinu sú áætlun hefur nú verið endurskoðuð með hliðsjón af meðal annars þjóðhagsspá sem fjármálaráðuneytið birti í byrjun október og einnig í ljósi nýrra upplýsinga um þróun tekjustofna og útgjalda málaflokka frá þeim tíma það endurmat felur í sér talsverðar breytingar á helstu stærðum ríkisfjármálanna nú er talið að heildartekjur ríkissjóðs verði fjögur hundruð og sjö milljarðar króna eða fjögur komma fjórum milljörðum hærri en reiknað var með í fjárlögum og að heildargjöld verði rúmir fimm hundruð áttatíu og tveir milljarðar króna eða tuttugu og sex komma níu milljörðum hærri útgjöld en gert var ráð fyrir við afgreiðslu fjárlaga samkvæmt því er áætlað að tekjuafgangur verði neikvæður um hundrað sjötíu og fimm komma sex milljarða króna sem er tuttugu og tvö og hálfum milljarði króna lakari afkoma en ráð var fyrir gert í fjárlögum þó að útgjöld aukist verulega samkvæmt frumvarpinu má á það benda að útgjaldaaukningin núna er til dæmis minni en varð í fjáraukalögum ársins tvö þúsund og átta sem nam þá þrjátíu og þrjú komma einum milljarði króna um tekjuhliðina er það að segja og eins og áður sagði er nú áætlað að heildartekjur ríkissjóðs verði um fjögur hundruð og sjö milljarðar króna eða fjögur komma fjórum milljörðum króna meiri en ráð var fyrir gert í fjárlögum eiga meiri vaxtatekjur þar stærstan hlut að máli en samdráttur í skatttekjum ríkissjóðs stefnir í að verða meiri en reiknað var með í fjárlögum ársins hagþróun hefur á heildina litið verið nokkuð svipuð og reiknað var með en atvinnuleysi auðvitað talsvert meira en gert var ráð fyrir fyrir síðustu áramót í forsendum fjárlaga ársins minna þó en spár á útmánuðum gengu út á fjárfesting hefur og dregist meira saman en spáð var og horfur eru á að samneysla dragist saman um einn komma níu prósent að raunvirði í stað þess að aukast um tvö komma níu prósent eins og áætlað var í desembermánuði síðastliðnum samdráttur einkaneyslu er hins vegar áætlaður nú sautján komma fjögur prósent í stað tuttugu og þrjú komma sjö prósent sem áætlað var og færist sá samdráttur að því er virðist meira yfir á árið tvö þúsund og tíu að öllu samanlögðu er áætlun um þjóðarútgjöld ársins lítillega lakari en reiknað var með við afgreiðslu fjárlaga fyrstu ráðstafanir til að auka skatttekjur ríkissjóðs komu fram í desember tvö þúsund og átta og janúar tvö þúsund og níu á sumarþingi voru sett lög sem innleiddu frekari aðgerðir um miðbik ársins til að styðja við markmið fjárlaga og áætlunar um jöfnuð í ríkisfjármálum á árunum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán sem kynnt var í sérstakri skýrslu til alþingis tekjuöflunaraðgerðir til viðbótar við þær sem gerð var grein fyrir í fjárlögum bæta afkomuna um alls tólf milljarða króna endurskoðuð tekjuáætlun ársins bendir til þess að þrátt fyrir viðbótaraðgerðir verði skatttekjur þrettán komma átta milljörðum króna eða þrjú komma átta prósent minni en reiknað var með í fjárlögum hjöðnun verðbólgu hefur verið hæg eins og spáð hafði verið og raunsamdráttur tekna mikill

heildartekjur munu dragast saman um tuttugu og tvö komma níu prósent að raunvirði milli ára gangi þessi áætlun um útkomu ársins tvö þúsund og níu eftir er það langmesti samdráttur ríkistekna á einu ári svo langt aftur sem nútíma þjóðhagsreikningar ná eða til ársins nítján hundruð fjörutíu og fimm áætlun fjárlaga um aðrar rekstrartekjur hækkar alls um rúma tuttugu og þrjá milljarða króna hækkunina má rekja til vaxtatekna ríkissjóðs bæði af veittum lánum sem hækka úr fimm komma sex í nítján komma níu milljarða og bankareikningum sem hækka úr ellefu komma níu í tuttugu og tvö komma fimm milljarða á gjaldahlið frumvarpsins eru gerðar tillögur um breyttar fjárheimildir til að mæta ófyrirséðum útgjöldum innan ársins sem að langstærstum hluta til eru óviðráðanleg útgjöld í kjölfar efnahagskreppunnar og vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar til að sporna við versnandi afkomuhorfum frá því sem gert var ráð fyrir í fjárlögum ársins þannig er tekið mið af nýrri lagasetningu á sumarþinginu og öðrum aðhaldsáformum ríkisstjórnarinnar sem fram komu í áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán ríkisstjórnin hefur ákveðið að stuðla að ýmsum breytingum á verklagi til að treysta umgjörð fjárlagagerðarinnar og framkvæmd fjárlaga þær áherslur voru birtar í sérstökum kafla í framangreindri skýrslu til alþingis þar á meðal voru umbætur varðandi fjáraukalögin en í skýrslunni segir með leyfi forseta í samræmi við takmarkað hlutverk fjáraukalaga samkvæmt lögum um fjárreiður ríkisins verði þar ekki veitt framlög til nýrra verkefna aukins umfangs eða rekstrarhalla stofnana umfram setta ramma frumvarpið ber breyttum vinnubrögðum skýr merki í frumvarpinu er almennt ekki um að ræða tillögur um ný verkefni eða aukið umfang að undanskildum aðgerðum til að bregðast við afleiðingum efnahagsáfallsins í frumvarpinu eru ekki heldur fjárveitingar til stofnana eða verkefna sem starfrækt eru með rekstrarhalla eins og mörg dæmi eru um í fjáraukalögum fyrri ára gert er ráð fyrir að í þeim tilvikum þegar stofnanir eru ekki eða hafa ekki verið að starfa innan þess fjárhagsramma sem fjárlög setja verði farið með slík mál í nýjan farveg þar verði byggt á vandlegri greiningu á rekstrarstöðu og ráðstöfunum sem stjórnendur hafa gripið til í framhaldi af því verði gerður samningur milli stofnunar og fagráðuneytis með aðkomu fjármálaráðuneytis um nauðsynlegar aðhaldsráðstafanir úrbætur og aðlögun rekstrar að fjárheimildum á tilteknu tímabili samhliða geri fjármálaráðuneyti og fagráðuneyti samkomulag um hvernig uppsöfnuðum vanda verði mætt gangi samningurinn við stofnunina eftir í frumvarpinu er ekki heldur um að ræða miklar breytingar á útgjöldum vegna hækkana á verðlagi launum eða gengi erlendra mynta þar sem fjárheimild á launa og verðlagslið fjárlaga tvö þúsund og níu mun duga til að mæta því hins vegar eru breytingar af völdum annarra hagrænna forsendna þeim mun fyrirferðarmeiri í frumvarpinu eins og til dæmis vaxtagjalda og atvinnuleysisbóta í stórum dráttum má skipta útgjaldabreytingum í frumvarpinu í þrjá þætti í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að nýjar og breyttar útgjaldaskuldbindingar sem að stærstum hluta eiga rætur að rekja til nokkurra veigamikilla tilefna auki útgjöld um fjörutíu og tvö komma einn milljarð króna á móti vegur í öðru lagi um sex milljarða króna lækkun útgjalda vegna nokkurra málefna sem reynst hafa ofmetin í áætlun fjárlaga eða vegna verkefna sem ekki verður af loks ákvað ríkisstjórnin að gera ráðstafanir á árinu til að draga úr útgjöldum sem nemur um níu komma tveimur milljörðum króna í frumvarpinu er farið fram á að fjárheimildir ríkissjóðs árið tvö þúsund og níu verði auknar um tuttugu og sex komma níu milljarða króna greiðsluheimildir ársins þurfa hins vegar að aukast heldur meira eða um tuttugu og átta komma átta milljarða króna sem stafar aðallega af því að áætlað er að greiddir vextir og greiddar lífeyrisskuldbindingar eru taldar verða nokkuð hærri en það sem gjaldfært verður á þessa tvo liði helsta tilefni fyrir hækkun útgjalda á rekstrargrunni er að vaxtagjöld aukast verulega eða um rúmlega sautján milljarða króna þessa miklu hækkun má að stærstum hluta rekja til endurfjármögnunar bankanna sem gert er ráð fyrir að verði fjármagnaðir með útgáfu nýrra ríkisskuldabréfa í fjárlögum var hins vegar miðað við að endurfjármögnunin yrði framkvæmd með ráðstöfunum á peningalegum eignum milli ríkissjóðs og seðlabanka íslands í annan stað er áætlað að útgjöld atvinnuleysistryggingasjóðs aukist um sjö komma sjö milljarða króna

að leyfa mér hér í framhjáhlaupi að lýsa þeirri bjartsýnistrú minni að árið geti þegar upp er staðið orðið heldur skárra en þetta samtals nema þessir tveir hagrænu og kerfislægu þættir því tæpum tuttugu og fimm milljörðum króna af útgjaldaaukningunni meðal annarra tilefna um fjárheimildir eru hækkun um fjóra komma sex milljarða króna á fjárlagaliði sem fjármagnaðir eru með ríkistekjum þessar hækkanir hafa þó ekki áhrif á afkomu ársins þar sem tekjur koma á móti þar ber hæst tæplega tveggja milljarða króna fjármagnstekjuskatt sem ríkið greiðir af vaxtatekjum og arði og einn komma þrjá milljarða króna hækkun á fjárheimild fóðursjóðs þar sem sjóðurinn hefur ekki verið lagður niður eins og til stóð að gera hækkun vaxtabóta um rúmlega tvö komma þrjá milljarða króna er í samræmi við ákvörðun ríkisstjórnarinnar um aðgerðir til stuðnings fyrir skuldsett heimili fyrr á árinu hækkunin er fjármögnuð með skatttekjum af útleystum séreignarlífeyrissparnaði sem heimilað var tímabundið með sérstökum lögum síðastliðið vor tvö komma fjórir milljarðar króna koma til vegna ríkisábyrgða á skuldum föllnu bankanna þriggja sem nú falla á ríkissjóð þetta skýrist af því þegar bankarnir þrír voru einkavæddir hvíldu á þeim ýmsar skuldbindingar með ríkisábyrgð framlög í landhelgissjóð verða aukin um rúma þrjá milljarða króna vegna kaupa á nýrri flugvél fyrir landhelgisgæsluna sem afhent var síðastliðið sumar gert hafði verið ráð fyrir því í fjárlögum ársins að kaupum á flugvélinni yrði frestað eða að hún yrði tekin á rekstrarleigu þau áform gengu ekki eftir og þar sem láðst hafði að gera ráð fyrir því að borga þyrfti vélina er ekki um annað að ræða en að efna lokagreiðsluna sem hreina viðbót í fjáraukalögum ársins tvö þúsund og níu aukin fjárveiting vegna húsaleigubóta sveitarfélaga er upp á rúmar sex hundruð fjörutíu ár vegna samkomulags sem ríki og sveitarfélög gerðu upphaflega í apríl tvö þúsund og átta en ríkið hafði fyrir sitt leyti ekki efnt að fullu og er hér um að ræða uppsafnaða fjárþörf vegna þessa samkomulag annars vegar að hluta til á árinu tvö þúsund og átta um tæpar hundrað fimmtíu milljónir ef ég man rétt og hins vegar tæpan hálfan milljarð á þessu ári við gerð stöðugleikasáttmála síðastliðið vor var áréttað ríkið mundi standa við þetta samkomulag og hér er verið að leggja til fullnustu þess þá er óskað er eftir um sex hundruð ár heimild vegna ýmissa útgjalda beint tengt bankahruninu og efnahagsáföllunum á þessu ári hér eru einkum um að ræða verulega aukin útgjöld vegna embættis sérstaks saksóknara vegna opinberrar réttaraðstoðar vegna einstaklinga í greiðsluaðlögun og greiðslur fyrir ýmiss konar aðkeypta sérfræðivinnu í tengslum við aðgerðir til endurreisnar efnahagslífsins á móti auknum útgjaldaskuldbindingum kemur að nokkrir útgjaldaliðir lækka verulega má þar nefna um fjóra milljarða króna lækkun vegna endurmetinnar fjárþarfar lífeyristrygginga og horfur eru á að ekki verði af áformum um kaup á nýjum sendiherra bústöðum fyrir um tvo milljarða króna í stað eldri bústaða sem áætlað var að selja fyrir um þrjá milljarða króna móti lækkar tekjuhliðin sem nemur áætluðum tekjum af eignasölunni loks er í frumvarpinu gert ráð fyrir aðhaldsráðstöfunum sem eiga að skila um níu komma þrjá milljarða króna samdrætti ríkisútgjalda á seinni hluta ársins í samræmi við ákvarðanir ríkisstjórnar um viðbrögð við versnandi afkomuhorfum ríkissjóðs á árinu ef fjármagnsgjöld og óreglulegir liðir eru undanskildir frá ársveltunni svarar þetta til um tvö komma eitt prósent samdráttar til viðbótar við þau áform sem gert var ráð fyrir í fjárlögum unnið er að þessum aðgerðum í öllum ráðuneytum þegar leið fram á þetta ár varð ljóst að halli ríkissjóðs stefndi í að verða meiri en áætlað var í fjárlögum ársins tvö þúsund og níu við því var brugðist um mitt árið með sérstökum ráðstöfunum sem ætlað var að styrkja afkomu ríkissjóðs um tuttugu og tvo milljarða króna þar af námu ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda eins og áður sagði um níu komma þremur milljörðum króna markmið um viðbótarlækkun rekstrarútgjalda á síðari helmingi yfirstandandi árs eru sett miðað við tvö prósent aðhald af ársveltu hjá stjórnsýslu og eftirlitsstofnunum einn komma sex prósent hjá menntastofnunum sem annast kennslu og eitt prósent hjá velferðarstofnunum en þá er eingöngu átt við stofnanir sem veita heilbrigðisþjónustu eða þjónustu við fatlaða miðað við að lækkunin náist á seinni helmingi ársins má segja að þessar prósentur verði í rauninni tvöfalt hærri um lántökur endurlán og ríkisábyrgðir sem ég mun nú gera grein fyrir má lesa um í þriðju greinar frumvarpsins í fjárlögum var reiknað með hundrað sextíu milljarða króna lántökum ríkissjóðs auk þess sem heimiluð var allt að fimm hundruð milljarða króna lántaka því til viðbótar nú er áætlað að heildarlántökur ríkissjóðs á þessu ári verði um sex hundruð og tíu milljarðar króna þar af fimm hundruð tuttugu milljarðar í íslenskum krónum en jafngildi níutíu milljarða króna í erlendri mynt af einstökum lántökutilefnum munar mest um þrjú hundruð milljarða króna útgáfu ríkisskuldabréfa til að fjármagna eigið fé nýju bankanna og annarra fjármálastofnana og jafngildi sjötíu og fimm milljarða króna láns sem reiknað er með að verði afgreidd í ár frá norðurlöndunum og póllandi til að styrkja gjaldeyrisforða seðlabankans aðrar lántökur til að mæta afborgunum og hallarekstri ríkissjóðs eru áætlaðar samtals tvö hundruð þrjátíu og fimm milljarðar króna horfur eru á að ríkissjóður greiði um hundrað tuttugu milljarða króna í afborganir af teknum lánum og samkvæmt því er reiknað með lántökur ríkissjóðs umfram afborganir verði fjögur hundruð níutíu milljarðar króna sótt er um sjötíu og fimm milljarða króna hækkun á endurlánaheimild og heimild til að endurlána seðlabanka íslands jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt auk þess eru lagðar til breytingar á heimildum til að veita ríkisábyrgð á lántökum aðila sem heimild hafa til lántöku í sérlögum breytingarnar eru þrjár og í heildina tekið er lögð til ríflega níutíu milljarða króna lækkun heimilda í fyrsta lagi eins milljarðs króna lækkun á heimild landsvirkjunar í öðru lagi áttatíu og átta milljarða króna lækkun á heimild íbúðalánasjóðs vegna almennra íbúðalána og í þriðja lagi ríflega einn komma sex milljarðs króna lækkun á heimild sjóðsins vegna leiguíbúða minni lánsfjárþörf íbúðalánasjóðs stafar að langmestu leyti af því að mun minna hefur verið um uppkaup á íbúðalánum fjármálastofnana heldur en reiknað var með við afgreiðslu fjárlaga en þá voru lánaheimildir stofnunarinnar auknar um hundrað milljarða króna til að búa hana undir slík uppkaup í samræmi við lög númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitinga úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og svo framvegis neyðarlögin svokölluðu ef ég man rétt rétt er að vekja athygli á að ekki er gert ráð fyrir sérstöku heimildarákvæði í frumvarpinu um ábyrgð ríkissjóðs á lánum trygginga sjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá landsbanka íslands h f þar sem það hefur verið gert eða verður gert með sjálfstæðri lagasetningu endurskoðuð áætlun um sjóðstreymi ríkissjóðs fyrir árið í ár felur í sér miklar breytingar á fjármunahreyfingum og lánsfjárráðstöfunum frá fjárlögum útlit er fyrir að í ár verði hreinn lánsfjárjöfnuður neikvæður um fjögur hundruð sextíu og þrjá milljarða króna í fjárlögum var áætlað að lánsfjárjöfnuður yrði neikvæður um hundrað þrjátíu og þrjá milljarða aukning lánsfjárþarfar frá fjárlögum nemur þrjú hundruð þrjátíu milljörðum króna og skýrist í stórum dráttum af eftirtöldum fjórum tilefnum í fyrsta lagi og það sem langmest munar um er að horfið hefur verið frá því að leggja fjármálakerfinu til nýtt eigið fé með eignum sem seðlabankinn hafði sem tryggingu á móti veð og daglánum bankans og ríkissjóður keypti af bankanum eftir hrun stóru bankanna þriggja síðastliðið haust þessi bréf hafa því miður reynst verðminni en reiknað var með og hefðu ekki nægt til að fjármagna kerfið er því gert ráð fyrir að ríkissjóður leggi nýju bönkunum til eigið fé í formi ríkisskuldabréfa áætlað er að í ár muni ríkissjóður leggja fram eigið fé til nýju bankanna þriggja og nokkurra annarra aðila fyrir um þrjú hundruð milljarða króna enn er ekki fullkomlega ljóst hvernig bankarnir verða endanlega fjármagnaðir því skilanefndir glitnis og kaupþings fyrir hönd kröfuhafa eiga kost á að eignast mikinn meiri hluta hlutafjár í íslandsbanka og nýja kaupþingi gert er ráð fyrir að sú niðurstaða liggi fyrir annars vegar innan fárra daga í tilviki íslandsbanka og hins vegar fyrir lok þessa mánaðar í tilviki kaupþings ákveði kröfuhafar að nýta sér þann kost mun stór hluti af hundrað þrjátíu og sjö milljarða króna eiginfjárframlagi ríkissjóðs til þessara tveggja banka ganga til baka þá var í gær gengið frá samningum stjórnvalda við skilanefnd landsbanka íslands sem felur í sér að eiginfjárframlag ríkissjóð verður öllu minna en þeir hundrað fjörutíu milljarðar sem áður var gert ráð fyrir eða hundrað tuttugu og sjö milljarðar króna auk eiginfjárframlaga til nýju bankanna er gert ráð fyrir að ríkissjóður leggi sparisjóðum til um tuttugu milljarða króna í nýtt eigið fé auki eigið fé byggðastofnunar um rúma tvo milljarða króna taki þátt í hlutafjáraukningu eignarhaldsfélagsins farice e h f í samræmi við eignarhlut sinn fyrir sex komma tuttugu og fimm milljónir evra eða jafngildi um einn komma eins milljarðs íslenskar krónur auk smærri framlaga til annarra aðila í samræmi við fyrri áform í öðru lagi er áformað eins og áður hefur komið fram að ríkissjóður endurláni seðlabankanum það sem áætlað er að verði afgreitt af lánum norðurlandanna og póllands á þessu ári til að styrkja gjaldeyrisvarasjóð bankans jafngildi um sjötíu og fimm milljarða króna í þriðja lagi er nú reiknað með að ríkissjóður selji hluta af tryggingabréfum sem yfirtekin voru frá seðlabankanum fyrir um sextíu og fimm milljarða króna og í fjórða lagi er útlit fyrir að handbært fé frá rekstri verði tuttugu og sjö komma sex milljörðum króna minna en áætlað var í fjárlögum aðrar breytingar á einstökum liðum sjóðstreymis eru smærri á móti neikvæðum lánsfjárjöfnuði koma auknar lántökur og eins og áður hefur komið fram er reiknað með að lántökur umfram afborganir verði fjögur hundruð níutíu milljarðar króna mest munar um þrjú hundruð milljarða króna útgáfu ríkisskuldabréfa til að fjármagna eigið fé fjármálastofnana og jafngildi sjötíu og fimm milljarða króna lántöku til að styrkja gjaldeyrisvaraforða seðlabanka íslands eins og nokkrum sinnum áður hefur komið fram í þessari ræðu aðrar lántökur til langs tíma eru áætlaðar tvö hundruð þrjátíu og fimm milljarðar króna eða hundrað og fimmtán milljörðum umfram afborganir af teknum lánum gangi þessar áætlanir allar eftir eykst handbært fé ríkissjóðs um tuttugu og sex komma sjö milljarða króna og batnar þá staða ríkissjóðs hjá seðlabanka íslands sem því nemur frú forseti ég tel mig hafa rakið hér helstu efnisatriði þessa frumvarps